Spoštovana podpredsednica, spoštovane poslanke in poslanci, minister s sodelavci, prav lep pozdrav! Zavedam se, da bo moja razprava nekoliko prikaz že znanih dejstev in slišanih besed na fiskalno pravilo, vendar zaradi pomembnosti same materije za Republiko Slovenijo sem mnenja, da je za odpravo trenutnega neustavnega stanja morda to celo potrebno. Soočamo se z realnostjo v naši državi, in sicer da smo že vrsto let v javnofinančnem neravnotežju in ta razkriva pomanjkljivost v načrtovanju in izvajanju javnofinančne politike. Izrečeni stavek, katerega smo v zadnjih letih in tudi danes velikokrat slišali. In kaj nam pove? Da izvršilna oblast vsa ta leta ni bila sposobna izvajati temeljne politike upravljanja države na način, da se ne zadolžuje kar tako. Posledično pomeni nezavidljivo nevzdržno finančno stanje Republike Slovenije. Zaradi objektivnosti navedenega dajem naslednjo obrazložitev, ki vsebuje znana relevantna dejstva. Članice Evropske unije so že leta sedemindevetdeset tisoč devetsto sedemindevetdeset sprejele pakt za stabilnost in rast, ki je bil večkrat dopolnjen. In v letu dva dvanajst so potrdile tudi fiskalni pakt. Temu je potrebno dodati še uredbo Sveta in Evropskega parlamenta ter Pogodbo o stabilnosti, usklajevanju in opravljanju v ekonomski in monetarni uniji. Vse to je ta Državni zbor Republike Slovenije potrdil v letu dva dvanajst. In kot članica Evropske unije smo se zavezali, da s prvim januarjem dva trinajst vse to vključimo v fiskalna pravila z namenom krepitve fiskalne discipline. Res je tudi, da se je v letu dva trinajst dopolnil v stooseminštiridesetem členu ustave z namenom, da se to področje začne premikati v smeri zaželenosti. Poleg navedenega ima Republika Slovenija v zakonu o javnih financah eksplicitno v drugem členu navedeno, da se je potrebno pri pripravi proračuna prizadevati za makroekonomsko stabilnost. Nadalje, v uredbi o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna je v dvajseti točki prvega odstavka drugega člena opredeljeno tudi fiskalno pravilo, in sicer s konkretno formulo. Vse navedeno in veljavno očitno v Republiki Sloveniji ni bilo dovolj, da bi dosledno sledili pravilom in načelom javnofinančne politike. Da bi zagotavljali čvrsto podlago za vzdržno javnofinančno politiko. Res je zanimivo, da to lahko dosežemo zgolj s prijetjem čvrste zakonske podlage, ki se imenuje zakon o fiskalnem pravilu. Vendar samo to ne bo dovolj in bo potrebno še marsikaj drugega postoriti. Nekaj besed glede samega zakona, in sicer fiskalnega sveta. Zelo podpiram usmeritev oziroma opredelitev, da ima ta organ visoko stopnjo funkcionalne avtonomije. In še posebno odgovornost. Zelo pozdravljam opredelitve, da ne bo na njih kakorkoli vplivala izvršilna veja oblasti in s tem vsakokratna politična oblast ter da morajo njegovi člani imeti res izkušnje na teh področjih ter biti zelo kompetentne osebe. Želim si, da bodo predlagatelji temu državnemu zboru resnično predlagali v potrditev zaupanja vredne strokovnjake. Dopuščam različno gledanje na pristop in vsebino samega fiskalnega pravila. Kar se je izkazalo ob obravnavi pred dobrim mesecem za isto predmetno zadevo. Predpostavljam, da je takratni predlagatelj bil že seznanjen, da resorno ministrstvo pripravlja ta zakon, ki je danes pred nami, in objektivna ocena pred predmetnim odločanjem je bila, da v sedanjem času ni smotrno sprejemati odločitve, ki v tem letu ne bi bile izvedljive zaradi znanih okoliščin. Poleg navedenega je bilo odločujoče tudi dejstvo, da so bile določene, da so bile določbe predlaganega zakona bolj stroge kot omejitve, ki izhajajo iz pravil, sprejetih na ravni Evropske unije. Pri tem pa se zavedam, da nam vsem skupaj še tako dobra pravna norma sama po sebi ne pomaga, če se izvršilna veja oblasti ne zaveda svoje odgovornosti do državljanov in državljank. Predlog zakona, ki je pred nami, sem prepričan, da sledi bistvu zavrnjenega predloga, ki pa ima svojo vsebino, prilagojeno današnjemu realnemu stanju države. Je zavezujoč za katerokoli vlado glede vodenja javnofinančne politike. Zato ne dvomim v sprejetje tega zakona, ki potrebuje dvotretjinsko večino. Kajti iz dosedanjih nastopov in izjav poslancev tega mandata je razbrati, da se vsak izmed nas zaveda pomembnosti po uravnoteženju javnih financ, in tisto kar menim, da je najbolj pomembno, najbolj pomembno, je povezano odpravo neustavnega stanja, ki je vezano na sam zakon o fiskalnem pravilu. Hvala za pozornost.